w Rosji, gdzie próbujemy wpływać na tę sytuację, niełatwą, i Białoruś, która jest krajem całkowicie zamkniętym na jakąkolwiek argumentację płynącą ze strony cywilizowanego świata nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko Zachodu, ale takich instytucji powszechnie szanowanych, do których Białoruś należy, jak Rada Europy, OBWE czy